mæli fyrir frumvarpi til laga á þingskjali fjórtán hundruð sjötíu og fjögur

sex á þessu þingi en um er að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða með síðari breytingum frumvarp þetta er samið í sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneytinu en með því eru lagðar til tilteknar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða með síðari breytingum það frumvarp sem hér liggur frammi er hluti af þeim breytingum sem boðaðar

þessa stefnu höfum við séð í framkvæmd í fyrri ákvörðunum sem innleiddar hafa verið í lögum um strandveiðar útboðum á aflaheimildum í skötusel aukningu í byggðatengdum aflaheimildum takmörkun dragnótaveiða reglur um takmarkaðan útflutning óunnins afla og fleira sem hefur komið til framkvæmda á starfstíma þessarar ríkisstjórnar auk reglugerðarbreytinga hafa þessar breytingar farið fyrir alþingi í lagabreytingum eins og lög númer sextíu og sex tvö þúsund og níu um frístundaveiðar lög númer tuttugu og tvö tvö þúsund og tíu um skötusel veiðiskyldu og fleiri atriði lög númer þrjátíu og tvö tvö þúsund og tíu um strandveiðar og laga númer sjötíu og fjögur tvö þúsund og tíu um svokallaðan byggðakvóta ég vil í þessu sambandi minna háttvirtir þingmenn á að margar af þessum breytingum sem hér er bent á hafa orðið byggðum landsins mikil lyftistöng og þó svo um þetta hafi verið skiptar skoðanir og ýmsir mótmælt þeim þegar þær voru í undirbúningi hafa þær allar reynst vel og komið til móts við kröfu ekki síst almennings vítt og breytt í sjávarbyggðunum í kringum landið til dæmis er reynsla undanfarinna missira af strandveiðum útboð aflaheimilda í skötusel og fleiri ráðstöfunum sem gripið hefur verið til eiga að kenna okkur að í ljósi þeirrar umræðu er einmitt gott að vinna málefnalega en að hafa umræðuna um þau efni í hóf stillt og ég treysti því að svo verði áfram um þessi mál sem hér eru lögð fram þær breytingar sem hér eru lagðar til í frumvarpi sem við ræðum í dag eru fjölþættar og koma að mörgum þáttum fiskveiðistjórnar ég vil ítreka að það frumvarp sem hér mælt fyrir og er fyrst til umræðu er frumvarp til laga um breytingar á núgildandi lögum og lúta eins og ég gat um áðan að strandveiði aflamarki samstarfi og tekjum af veiðigjaldi og önnur tímabundin ákvæði í fyrsta lagi ætla ég að víkja að fyrstu grein laganna þar sem lagðar eru til nokkrar smærri breytingar á tilhögun strandveiða með ákvæðum sem taka til smærri báta í strandveiðinni markmiðið er að skapa smærri bátum innan þessa flota betri skilyrði og ákveðna sérstöðu innan kerfisins þá eru gerðar tillögur um að mögulegt sé að skipta afla strandveiðibátanna á önnur tímabil en mánuði en eins og við þekkjum kveða núgildandi lög á um að þessum tilteknu aflaheimildum sem ráðstafað er til strandveiða er skipt bæði á landsvæði og svo líka innan landsvæðanna á mánuði hér er gerð tillaga um að skipta megi því enn frekar til dæmis skipta mánuðinum í tvo hluta það megi skipta þeim niður á tveggja vikna tímabili en mikilvægasta kerfisbreyting strandveiða er þó að með þeirri lagabreytingu sem hér er um að ræða er áréttað að hver aðili geti aðeins rekið einn bát í strandveiðikerfi og er það í samræmi við upphaflegan tilgang strandveiðanna í þessu skyni er gerð tillaga um að lögbinda að eigandi fiskiskips í strandveiði skuli lögskráður á sitt skip hér eru stigin ákveðin skref í þessum efnum til að ná þessu markmiði sem var haft að leiðarljósi við setningu laga um strandveiða en dugi það ekki gæti þurft að koma til enn frekari aðgerða það sem ég hef í huga er að það geti þess vegna ef þetta næði ekki þeim tilgangi sem markmiðið er sett að veita rétt til strandveiða á einstaklingsgrunni til að tryggja það sem hér er markmiðið með það er það sé réttur einstaklingsins til að mega stunda veiðar þó með þessum takmarkaða hætti fénýta sér aflann með tilteknum hætti án þess að þurfa að hafa keypt til þess veiðiheimildir þá er gerð sú breyting að hámarksheimild til ráðstöfunar í strandveiði hækkar úr sex þúsund tonnum í níu þúsund tonn af þorski ýsu og ufsa á þessu og næsta fiskveiðiári ég legg áherslu á að hér er verið að sækja um lagaheimild til að mega fara í þessa aukningu eins og hér er talað um hér er tiltekið að um er að ræða aflaheimildir sem takast af aukningu heildaraflamarks í viðkomandi tegundum verði hún ákveðin í sumar þannig að núverandi aflahlutdeildarhafar verða ekki skertir frá því aflamarki sem gildir á fiskveiðiárinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu nema til komi lækkun í ákvörðun heildaraflamarks en hér er að sjálfsögðu verið að

að stofninn sé að stækka og vex hraðar en helstu væntingar voru um og þá gæfist svigrúm einnig til að úthluta þeirri viðbót sem þar gæti verið á ferðinni með þeim hætti sem hér er tilgreint að hluta

árétta fyrir hinu háa alþingi að skýrslur um strandveiðina hefur sýnt að þessi breyting hefur haft umtalsverð áhrif til góðs fyrir hin smærri byggðarlög heildarhlutdeild strandveiða í fiskveiðum þjóðarinnar er eftir þessa breytingu um fjögur prósent af heildinni þar er ég að tala um hlutfallið af mögulegri aukningu úr sex þúsund í níu þúsund tonn rökin fyrir strandveiðum eru fjölmörg og þar koma til einstaklingsbundin réttindi hvers manns til að stunda sjávarútveg tölur um orkunotkun bak við hvert kíló af afla ferskleiki gæði afurða og beinn rekstur heimamanna og byggðarlaga í öðru lagi eru lagabreytingar sem víkja að stöðu byggðarlaga það skal alveg sagt hér að ein af megináherslum í breytingum á lögum um stjórn fiskveiða sem hefur verið beitt fyrir af þessari ríkisstjórn á þeim tíma sem hún hefur starfað og nú áfram er að treysta stöðu og rétt sjávarbyggðanna vítt og breitt um landið til þess einmitt að njóta þeirrar auðlindar sem fyrir stöndum þeirra er við þekkjum þá umræðu að mörgum minni sjávarbyggðum vítt og breitt um landið hefur þótt réttur sinn veikur og lítill þegar þau hafa orðið að horfa upp á sölu eða tilflutning aflaheimilda úr byggðarlögunum án lögum þar er gerð tillaga um breytingu á hámarksafla sem runnið geti til byggðatengdrar úthlutunar aflaheimilda hækki úr tólf þúsund í tuttugu þúsund tonn þá eru stigin skref í þá átt að færa ráðstöfunarrétt aflaheimilda frá hinu miðlæga framkvæmdarvaldi til sveitarstjórna þetta verður þó valkvætt þannig að kjósi einstök sveitarfélög að ríkisvaldið og stofnanir þess sjái um ráðstöfun byggðatengdra aflaheimilda er þeim að sjálfsögðu heimilt að fara þá leið en hér er tiltekið að um er að ræða aflaheimildir sem takast af aukningu heildaraflamarks í viðkomandi stofnun verður hún ákveðin í sumar þannig að núverandi aflahlutdeildarhafar verði ekki skertir frá því aflamarki sem gildir á fiskveiðiárinu tvö þúsund og tíu til tvö þúsund og ellefu nema til komi lækkun í ákvörðun heildaraflamarks og þarna vísa ég áfram til þess að við berum væntingu til þess að auka megi aflaheimildir í þorski þegar ráðgjöf hafrannsóknastofnunar fyrir næsta ár kemur í þriðja lagi er gerð tillaga um sjötíu prósent hækkun veiðigjalds og skiptingu þess hækkun veiðigjalds um sjötíu prósent er talin sanngjörn og gengur í átt að þeim sjónarmiðum sem njóta fylgis meðal þjóðarinnar um að greitt sé afgjald af auðlindinni í þessum tillögum er gert ráð fyrir að veiðigjaldinu sé skipt milli ríkis og sjávarbyggða í hlutfallinu ein fjögur þannig að fjórir fimmtu fari til ríkisins og einn fimmti til sjávarbyggða samkvæmt sérstökum reiknireglum lögð er áhersla á að sjávarbyggðirnar hafi þarna líka skilgreinda hlutdeild í því þegar auðlindin er skattlögð með þessum hætti og þá geti ákveðinn hluti þeirrar gjaldtöku runnið til að styrkja og standa vörð um viðkomandi sjávarbyggðir því veiðigjaldið leggst á þær útgerðir og þá starfsemi sem þar er og því að mínu viti sanngjarnt að þessu sé deilt út í frumvarpinu er gert ráð fyrir ákveðnum tillögum í þeim efnum hvernig þessi skipting og mér finnst rétt einmitt að nefndin skoði það en að mínu viti er þetta gríðarlega mikilvæg pólitísk ákvörðun um að þessi skipting fari fram með þessum hætti við höfum í orði og mörgum orðum talað um ekki síst úr ræðustól alþingis verið að tala um hvernig við gætum komið að því að standa betur og sterkari vörðum sjávarbyggðirnar um íbúana um rétt þeirra til að njóta þessarar auðlindar þó svo í sjálfu sér sé þjóðarinnar allrar en þá er hún ekki hvað líka síst grunnur þess byggðamunsturs sem við höfum byggt upp í landinu með sjávarbyggðum vítt og breitt um landið byggðir sem eru næst hinum gjöfulustu fiskimiðum og því eðlilegt að við stöndum vörð um þessa sameiginlegu hagsmuni og þessi sameiginlegu gildi sem íslenskt samfélag byggir á og þar horfi ég til stöðu sjávarbyggðanna en í umræðunni um stjórn fiskveiða og afleiðingar fiskveiðistjórnarkerfisins á síðustu árum hefur ekki hvað síst verið vakin athygli á því og dregin fram hin veika staða hinna minni sjávarbyggða í þeirri samkeppni og þeirri stöðu sem hefur verið varðandi kaup og sölu á aflaheimildum þar sem íbúarnir hafa litlu fengið árið um hvað gerðist markmiðið allt snýr að því að við erum að tryggja stöðu sjávarbyggðanna enn betur og betur en verið hefur og við teljum að það sé ekki aðeins gott fyrir sjávarbyggðirnar heldur líka að það sé þjóðhagslega hagkvæmt það eru margir sem segja þegar við erum að tala um sjávarútveginn að hann þurfi að fylgja þremur meginreglum hann þurfi að vera líffræðilega sjálfbær því við þurfum að gæta þess þegar við umgöngumst þessa mikilvægu auðlind okkar að hún sé að minnsta kosti hvað okkur varðar og okkar nálgun hennar í veiðum og meðferð sjálfbær í öðru lagi þarf hún líka að vera í sjálfu sér rekstrarlega sjálfbær og í þriðja lagi þarf hún líka að vera samfélagslega sjálfbær þannig að enginn þáttur gangi of harkalega á annan við verðum að vega þetta allt saman saman í því felst við getum vitnað til margra skýrslna í þessum efnum sérstaklega er mér minnisstæð skýrsla sem vífill karlsson dósent kynnti á fundi á rangt á milli þannig til dæmis segir hann að sjötíu og fimm prósent allra opinberra útgjalda hafi runnið til athafna og starfa í reykjavík en aðeins um fjörutíu prósent af þeim tekjum sem standa að baki útgjöldunum verði þar til á landsbyggðinni utan höfuðborgarsvæðisins eins og suðurnesja er staðan aftur á móti þannig að hún leggur til þrjátíu prósent af heildartekjum hins opinbera en fær aðeins aftur í sinn hlut til opinberrar starfsemi um fimmtán prósent það er hann sem leggur fram þessar tölur og ég ætla ekki að rekja þær en þetta er sú umræða sem við þekkjum þessi ákvörðun að leggja fram þessa skiptingu er pólitísk hún er pólitísk ákvörðun um það hvort við ætlum í raun og í verki að sýna þessa stefnu gagnvart sjávarbyggðunum eða ekki og ég legg svo afdráttarlaust til að við gerum það menn geta velt fyrir sér tæknilegri útfærslu á málinu en að þetta sé hin klára stefnumörkun í fjórða lagi er í lagafrumvarpi þessu ákvæði um sérstaka úthlutun á aflamarki í skötusel og sumargotssíld löngu og keilu gert er ráð fyrir að á yfirstandandi og næsta fiskveiðiári hafi ráðherra til sérstakrar úthlutunar tvö þúsund lestir af sumargotssíld bæði árin og seinna árið tólf hundruð lestir af skötusel gert er ráð fyrir að heimildir þessar verði leigðar út eftir sérstökum reglum og sérstöku verði sem tilgreindar verði í frumvarpinu reynslan af skötuselsákvæðinu hefur fram að þessu verið góð og engin ástæða til að láta staðar numið og með því að leggja til að sumargotssíld komi þar inn er verið að taka á meðaflamálum sérstaklega vegna makrílveiða og að möguleiki skapist á veiðum af þessari tegund út frá strandsvæðunum ég vil sérstaklega benda á einmitt að við stjórn makrílveiða hefur verið farið alveg inn á nýjar brautir í ráðstöfun veiðiheimilda þar sem reynt er að tryggja að flotinn hvort sem það eru stór skip frystiskip ísfiskskip eða minni bátar geti allir átt sína möguleika að veiða makríl minnumst þess hvernig hann fór í miklu magni kringum allt land upp í strendur og upp að bryggjusporðum hvar sem var á landinu en með makrílveiðum tekjur af þessum aflaheimildum skulu renna í ríkissjóð og skal ráðstafa á þann veg að þær renni í rannsóknarsjóð til að auka verðmæti sjávarfangs með það að markmiði að stuðla að rannsóknum nýsköpun og þróun í sjávarbyggðum þá er og á fiskveiðiárinu því næsta lagt til að hluti af keilu og löngu aflaskips reiknist ekki til aflamarks þess í því skyni að mæta vandamálum vegna meðafla sá hluti sem þannig reiknast ekki til aflamarks skipsins skal ekki nema nema um tíu prósent af þeim heildarafla annarra tegunda en keilu og löngu miðað við óslægðan fisk sem landað er hverju sinni að frátöldum þeim afla sem fluttur er óvigtaður á markað erlendis heimild sessi er háð þeim skilyrðum sem tilgreind eru í frumvarpinu af andvirði afla þessara tegunda skuli aðeins tuttugu prósent renna til útgerða og áhafna sem tryggir að heimildin eykur ekki sókn í stofna en kemur í veg fyrir brottkast ákvæðið takmarkast við þúsund lestir á keilu og tvö þúsund lestir af löngu á hvoru fiskveiðiári við þekkjum þessa umræðu um meðaflavandamál þegar einstakar tegundir eru til dæmis að breyta um útbreiðslusvæði og eru allt í einu orðin miklu stærri hluti í blandaðri veiði heldur en menn gerðu ráð fyrir eða höfðu aflaheimildir fyrir og geta þá staðið frammi fyrir þarna vanda sem og þarna er þá þessum ákvæðum varðandi þessar tvær fisktegundir reynt að koma til móts við það en þó með þeim hætti að ekki skuli það hvetja til beinnar sóknar á viðkomandi stofna heldur til þess að vera hluti af því að leysa vandamál sem koma í blandaðri veiði og þessar fisktegundir koma þar upp í fimmta lagi er í þessu frumvarpi allnokkrar tæknilegar breytingar á núverandi stjórn fiskveiða þá er til dæmis gert ráð fyrir jöfnunaraðgerð í þá veru að allir aflamarkshafar taki jafnan þátt í að leggja til hlut í núverandi byggðaaðgerðir línuívilnun og strandveiðar fram til nú hafa aðeins lagt til í þessar aflaheimildir í þorski ýsu og steinbít það eru aðeins þeir eins og ég segi sem hafa aflahlutdeildir í þessum tegundum sem það hefur verið tekið úr þeirra aflaheimildum í þessar aðgerðir en ekki frá þeim sem eru með aflahlutdeildir í örum fisktegundum en meginaðgerðir okkar einmitt í þessum jöfnunaraðgerðum er í þorski ýsu og steinbít hér er um jafnræðismál að ræða og má með leyfi forseta minna á í þessu sambandi mál númer fjögur hundruð sextíu og átta á þingskjali átta hundruð og átta á hundrað þrítugasta og áttunda löggjafarþingi en þar var sambærileg tillaga flutt af háttvirtum alþingismönnum einari kristni guðfinnssyni ásbirni óttarssyni og gunnari braga sveinssyni gert er ráð fyrir að tegundatilfærsla geti mest orðið þrjátíu prósent tegundatilfærsla er mikilvæg til að koma í veg fyrir brottkast en óheppilegt er þegar allt að áttatíu prósent af heildaraflamarki einstakra tegunda er ekki veitt heldur fer í tilfærslur innan kerfisins með þessari breytingu á tegundatilfærsla á hún að verða eðlilegri í samræmi við þau markmið sem sett voru í upphafi það er að það sé svigrúm til þess að skipta út tegundum í blandaðri veiði en ekki til þess hreinlega að skipta því út og án þess að hafa það að markmiði að veiða þær aflaheimildir þær viðkomandi tegundir sem viðkomandi er með heldur að skipta þeim út fyrir aðra þá er gert ráð fyrir að skipta megi svokölluðum vs afla heimildum innan ársins á tímabil þetta eru aflaheimildir sem útgerðir afar til þess að koma með ákveðin prósent umfram af einstökum fisktegundum að landi hafa ekki aflaheimildir til þetta hefur verið bara eins og uppgjör eftir árið en nú er lagt til að það megi deila þessum heimildum þessum umframaflaheimildum sem er náttúrlega til þess að fyrirbyggja brottkast fyrst og fremst að dreifa þeim á árið þannig að það sé ekki hægt að stunda veiðar beint út á þessar heimildir að lokum vil ég nefna að ekki er að finna í frumvarpi þessu ákvæði er framlengi bráðabirgðaákvæði níu í núgildandi lögum um stjórn fiskveiða það ákvæði segir að á tveimur fiskveiðiárum tvö þúsund og níu tvö þúsund og tíu og tvö þúsund og ellefu skuli með sérstökum hætti allt að tvö hundruð lestum af óslægðum botnfiski boðið til leigu þeim sem hafa leyfi til frístundaveiða samkvæmt öðrum tölulið fjórðu málsgrein sjöttu grein laganna þetta eru þessir stóru ferðaþjónustubátar þar sem farþegar stunda sjóstangaveiði hefur verið miðað við ákveðið meðalverð í viðskiptum með aflamark og hafa útgerðirnar þurft að greiða þetta verð fyrir þær reynslan af þessu ákvæði hefur verið góð fram að þessu að því leytinu að þörf virðist mikil þetta skapar ákveðið rekstraröryggi hjá útgerðum þessara ferðaþjónustubáta ég tel rétt að mæla með því við háttvirta sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd að hún taki þetta atriði til meðferðar og einnig þann möguleika annað hvort að framlengja þessu bráðabirgðaákvæði sem er í núgildandi lögum og rennur út nú í sumar eða eftir atvikum að festa það fyrirkomulag í sessi með staðfestri lagabreytingu einnig vil ég bara biðja nefndina að athuga hvort ástæða sé til að hækka þetta tvö hundruð lesta viðmið sem sett var til þessara ferðaþjónustubáta ég nefni þetta hér því það var ætlun mín að þetta væri inni í frumvarpinu en ég tel þess í stað með ferðaþjónustu og fiskveiðar og þessa útgerð sem tengist því einmitt sé alveg gríðarlega mikilvæg við höfum rætt um það áður hér á þinginu að við eigum að koma eins og kostur er til móts við þessa aðila þetta er ný atvinnugrein sem byggir einmitt á sjávarauðlindinni hvar við setjum mörkin í þeim efnum er eins og gert var hér áður eða í fyrra um tvö hundruð lestir en þetta en til þess að tryggja að það sé ákveðið magn frátekið í þetta reyndin varð sú þegar ferðaþjónustuaðilarnir þurftu að sækja sér þessar heimildir á almennum markaði þá var kannski þegar komið var fram í ágúst síðasta mánuð fiskveiðiársins erfitt að nálgast aflaheimildir til þessara ferðaþjónustuveiða þá voru ferðaþjónustuaðilar í vandræðum með að uppfylla þau skilyrði og þær væntingar sem þeir höfðu gefið gagnvart viðskiptavinum sínum þetta vil ég nú nefna hér að lokum frú forseti ég hef hér farið yfir efnisatriði eða frumvarps sem lýtur fyrst og fremst að tilteknum breytingum á núgildandi lögum ég legg þær fram hér fyrir alþingi til meðhöndlunar og vona að það verði samþykkt ég legg áherslu á að frumvarp þetta fáist einmitt samþykkt núna á yfirstandandi þingi og það núna á vordögum á þess að geta komið þar með til móts við að svara kalli almennings um þessar tilteknu úrbætur í stjórn fiskveiða strandveiðin hefur fest sig í sessi með þessum lögum og með þessum aðgerðum getur orðið sátt um þann hluta sem til hennar rennur þá er hinn þátturinn eins og ég sagði lögð áhersla á byggðaþátt sjávarútvegsins og það mikla hlutverk sem hann hefur í þeim efnum eins og við þekkjum koma hér einmitt reglulega inn beiðnir við getum minnst á flateyri sem kom núna inn síðastliðinn vetur fleiri sjávarbyggðir þar sem reynt var að bregðast við þær heimildir sem nú eru samkvæmt núgildandi lögum eru fullnýttar í þessar aðgerðir sem ég vil meina að sé gríðarlega mikilvægar fyrir þau byggðarlög sem þarna eiga hlut að máli og skipta oft sköpum fyrir veiðar og vinnslu og byggð á þeim stöðum eins og ég segi eru lagaheimildir til þess að eru lagaheimildir ekki fær bendi til þess að auka í þessa þætti hvorki í strandveiðar né í byggðatengdar aðgerðir með þessu frumvarpi er verið að sækja um heimildir til þess að mega gera það ég hef sagt það áður að fáist þessar heimildir finnst mér eðlilegt hvort sé skoðað hvort auka megi í þessar veiðar núna á það sem eftir lifi af þessu fiskveiðiári